Az utóbbi időszak egyik legfontosabb jelentését tárgyaljuk, és az Európai Parlament az első olyan intézmény, amely részletes véleményt fogalmaz meg a válság okairól, a kivezető utakról és arról, hogy hogyan tudjuk elkerülni egy következő válság bekövetkeztét, és arról is, hogy mit jelent a több Európa, amit többször említünk az utóbbi időben. Lassan, nehézkesen születnek meg a döntések az eurózóna megerősítésére vonatkozóan és jó, hogy a Parlament letette az elképzeléseit is ezzel kapcsolatban.

A Berès jelentés fontosnak ítéli a jóléti vívmányok és a szociális támogatások rendszerének megőrzését, amelyek gazdasági stabilizátorok is.